Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho portato in Aula queste due uova, che sono praticamente identiche soltanto che una è contaminata dal fipronil e l'altra è incontaminata. Allora, come avrebbe potuto fare un normale cittadino per distinguere queste due uova, per sapere quale scegliere? Chi doveva fare i controlli, signor Presidente? E come mai la Commissione non fa dei controlli indipendenti? Come mai i sistemi di allerta rapido olandese e belga in realtà non sono stati rapidi e hanno permesso tutto questo? Allora noi diciamo che le frodi ci sono e ci saranno sempre ma se i sistemi di controllo e di allerta rapida dell'Unione europea sono questi e cioè praticamente dei colabrodo che fanno acqua da tutte le parti allora noi dobbiamo capire qual è la soluzione per noi la soluzione è che queste sostanze tossiche per la salute non vadano neanche autorizzate sul territorio dell'Unione europea. Non c'è altra soluzione.